Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Wir reden heute Abend über die Verwendung von PCB haltigem Altöl in einer Anlage zur Speiseresteverwertung in Irland.

Morgen werden wir feststellen, dass wir gemeinsam schon eine Reihe wichtiger und zielführender Vorgaben in diesem Sektor gemacht haben.

Deswegen sind die fünf Fragen, die Frau McGuinness in ihrer mündlichen Anfrage gestellt hat, ernst zu nehmen und auch ernst zu beantworten. Frau Kommissarin, Sie selbst sprachen von Lücken, die bei der Umsetzung unserer Gesetzgebung in manchen Mitgliedstaaten noch nicht geschlossen sind. Richtig ist, dass der Futtermittelsektor im Ganzen in den letzten Jahren seine Zuverlässigkeit durchaus bewiesen hat, aber einige Betriebe sind sich entweder der Risiken nicht bewusst, oder sie wollen diese Risiken nicht sehen. Und die Kontrolle auf entsprechender Risikobasis ist wohl in manchen Mitgliedstaaten durchaus noch verbesserungsbedürftig. Wir alle wir hier, die abnehmenden Landwirte und ebenso die Verbraucher erwarten eine korrekte Anwendung der EU Gesetzgebung mit den entsprechenden Kontrollen. Da denke ich, dass das allgemeine Lebensmittelrecht, Lebensmittel und Futtermittelhygiene und ebenso die Bedingungen zur Zulassung von Lebensmittelverwertungsbetrieben betrachtet werden müssen. Ja, wir wollen überschüssige Lebensmittel verwenden. Ich zumindest will, dass wir das können und dass wir diese nicht vernichten. Aber die Rückverfolgbarkeit muss gewährleistet werden. Unerwünschte Stoffe und Erzeugnisse müssen sicher und kontrolliert ausgeschlossen werden können. Die berufliche Befähigung des Betriebspersonals im Bereich Lebensmittel und Futtermittelsicherheit muss gegeben sein, wenn Futtermittelunternehmen zugelassen werden sollen. Futtermittel sind die Grundlage von Lebensmittelsicherheit, und die Landwirte müssen die Sicherheit haben, damit der Verbraucher sichere und gute Nahrungsmittel hat.